Bohužel žijeme v době, kdy v celosvětovém měřítku dochází ke zhoršování situace v oblasti lidských práv a na to musí Evropská unie a jednotlivé členské státy reagovat, protože ochrana lidských práv stojí v samém základu evropské identity. Tuto naši identitu si musíme zachovat a neustupovat z našich principů tváří v tvář různým autoritářským režimům nebo teroristickým organizacím. Naše hodnoty, z nichž základní je úcta k lidským právům, jsou nyní zpochybňovány, a je tudíž třeba na jejich prosazování vynalézt nové strategie a vyhradit dostatečné množství peněz. Lidská práva je ve světě třeba prosazovat prostřednictvím zacílených strategií, tyto strategie řádně vyhodnocovat a poté vyvodit důsledky a případně strategie upravovat. Je třeba dávat neustále jasně najevo, že lidská práva, jako je svoboda projevu, svoboda shromažďování, svoboda vyznání, jsou podmínkou pro poskytování rozvojové pomoci. Tento tvrdší přístup v rámci vyjednávání s orgány třetích zemí nemusí být na překážku konkrétní pomoci zástupcům občanské společnosti v těchto zemích.

Ročně tisíce mrtvých a miliony různě poškozovaných křesťanů si zasluhují, aby jim Evropa věnovala zvláštní pozornost. Asia Bibiová, pákistánská křesťanka, o které už jsme tady několikrát mluvili, stále sedí ve vězení a čeká na odložený trest smrti kvůli rouhání.